Moj postopkovni predlog je, da se ne omejuje v razpravi drugih kolegov poslank in poslancev in da se ne govori o tem, da se naj ne razpravlja. Smo v parlamentu, in parlament je za to, da razpravljamo. Že izvor samega imena to govori.